Signor Presidente, la relativa tranquillità odierna in Egitto credo che non debba assolutamente ingannare la situazione determinatasi dopo il colpo di Stato e la destituzione di Morsi è davvero molto complicata e comprendo bene le difficoltà nelle quali lei e il Servizio di azione esterna si stanno muovendo. Tuttavia, noi abbiamo un compito molto importante per contribuire al processo di transizione democratica e alla sua stabilità.

Innanzitutto, il processo di revisione costituzionale il nostro impegno deve essere quello di un costante monitoraggio perché venga consegnata all'Egitto una Costituzione che salvaguardi i diritti e le libertà delle persone. Il secondo campo riguarda il processo elettorale è necessario ridare il più rapidamente possibile la facoltà agli egiziani di scegliere da chi vogliono farsi governare e dobbiamo essere fermi per evitare che la fratellanza mussulmana venga ricacciata nella clandestinità. Il terzo campo è la predisposizione da parte nostra di un progetto economico e finanziario che aiuti il paese a sollevarsi dalla grave crisi nella quale versa. Sappiamo bene che il rafforzamento della democrazia è più semplice, o relativamente più semplice, se si accompagna alla soluzione dei problemi economici.